A lehető legagresszívebben kezdődött meg a nemzetek és a nemzeti önrendelkezés felszámolása. Ez a jelentés az eddigi talán legdurvább, nyílt példa erre.

És akkor utána hadd olvassak még néhány kis színest, amíg a hatalmas egyperces időm tart. Cél előmozdítani a szabadkereskedelmet és beruházást az egész világon, a jobb piaci hozzáférést, persze nem a kisvállalkozóknak, ezt mindenki tudja, védeni a globális pénzügyi rendszer stabilitását. És akkor még néhány színes az energiaellátásról szóló összes szerződés megtárgyalására és aláírására az Európai Unió legyen illetékes. Ezenkívül multinacionális katonai egységek legyenek, teljes felszámolása az önálló katonaságoknak, az önálló védelemnek. Nagyon vigyázzunk, vigyázzanak.